les conditions ne sont pas favorables.

Les éléments apportés par M. Barrot, dans le cadre du Livre vert, semblent nous laisser penser qu'au contraire la Commission est fort bien pourvue en renseignements techniques.

Mais, Madame la Commissaire, que je sache, la Commission est indépendante des États membres. Je ne peux pas croire un seul instant que vous auriez cédé à la pression de certains États membres.

Mon Dieu, j'espère que non! Enfin, refuseriez vous le débat avec le Parlement européen actuel pour le reporter l'année prochaine? Compte tenu des excellents rapports qui ont nourri nos relations avec le vice président Barrot lors du Livre vert, je n'ose pas le croire. Nous sommes, Madame la Commissaire, à quelques semaines des élections. Ce plan d'action constitue à mes yeux un excellent exemple pour montrer à nos concitoyens combien l'Europe, tout en respectant la subsidiarité, est proche de leurs problèmes de santé, etc.